virðulegur forseti ég vísa til fyrri ummæla minna um stjórn peningamálanna og þá umgerð sem þar er utan um höfð hvað varðar fjárfestingarmál á íslandi og það síðara mál sem háttvirtur þingmaður nefndi þá er ég alveg sammála því að það er og hefur verið vandamál í okkar hagkerfi að þessi niðurgreiðsla sem ég vil meina að hafi verið vegna hins sterka gengis olli ekki bara því að það runnu peningar út úr landinu það gerði það líka að verkum að sjávarútvegurinn og framleiðslan í landinu mátti borga fyrir það einhvern veginn varð að borga þetta það eina sem kannski má segja að sé jákvætt við gengisfallið núna er það að sjávarútvegurinn og framleiðslan í landinu

hinum dreifðu byggðum og það er alveg nauðsynlegt að okkur takist að byggja betur upp þorskstofninn alveg sérstaklega og efla þessa atvinnugrein því án þess náum við aldrei neinum árangri í byggðamálum hvað varðar orkunýtinguna ég er ekki að stilla því þannig upp að það sé allt eða ekkert háttvirtur þingmaður má ekki misskilja mig með það að sjálfsögðum verðum við að lúta skynsamlegum mörkum sem snúa að náttúruverndinni við viljum ekki ganga um of á náttúru landsins en um leið verðum við líta að nýta þau tækifæri sem þar eru og okkur ber skylda til þess að gera það vegna þess að hagvöxtur í samfélaginu þýðir auðvitað betri skólar betri elliheimili betri sjúkrahús og allt það sem við viljum gjarnan veita hvort það síðan rennur til að byggja upp álver eða aðrar framkvæmdir sem hafa verið á teikniborðinu ég minni á umræðu sem varð um framkvæmdir á þorlákshöfn sem tengdist orkuframleiðslu á íslandi sem því miður virðast ekki ætla að ganga eftir það er ekki bara álverin sem við erum að tala um það er bara þessi almenna stefnumótun að nýta þá orku sem er í